Parce que nous sommes confrontés à une vraie question de cohérence politique de l'Union européenne, à une tendance structurelle lourde, à savoir l'augmentation du prix du pétrole du fait de sa rareté dont nous savons tous, ici, qu'elle est inscrite durablement nous ne pouvons pas apporter une réponse conjoncturelle et circonstancielle

L'Union européenne doit rester ferme sur les principes et les objectifs qu'elle s'est fixés, à savoir la priorité de la lutte contre le réchauffement climatique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre dues aux combustibles fossiles.